mismos. El mayor enemigo es el egoísmo nacional y la arrogancia que vemos en algunos Estados miembros en el Consejo, que siempre acaba haciendo que todos actuemos demasiado tarde y con demasiado poco. Muchos europeos se preguntan si no es ahora, ¿cuándo?, para actuar con unidad, solidaridad y